Posilnenie postavenia Únie veľmi úzko súvisí aj s posilnením spolupráce v oblasti súčasného tretieho piliera.

Hlavnou výzvou a prioritou je zabezpečenie základných práv a slobôd a zároveň integrity a bezpečnosti v Európe. Prostriedkom dosiahnutia týchto cieľov je plná podpora, efektívna implementácia a dostatočné rešpektovanie existujúcich právnych predpisov a nástrojov pri zohľadnení ochrany ľudských práv a občianskych slobôd. Štokholmský program akcentuje presadzovanie týchto práv najmä v oblastiach spravodlivosti a bezpečnosti. Prednosť musíme dať mechanizmom, ktoré uľahčujú prístup občanov k súdom, aby ich práva a oprávnené záujmy boli vymožiteľné naprieč celou Úniou. Našou stratégiou musí byť aj posilnenie policajnej spolupráce a vymožiteľnosti práva, ako aj zlepšenie bezpečnosti v Európe. Stratégia vnútornej bezpečnosti musí byť rozvíjaná s ohľadom na potieranie rastúceho extrémizmu v členských štátoch, odstraňovanie napätia vyvolávaného nezodpovednými politikmi a konkrétnymi riešeniami v takých citlivých otázkach, ako je napríklad imigrácia, azylová politika, či problematika Rómov a národnostných menšín tak, aby tieto otázky neboli zneužívané krajne pravicovými extrémistami. Správne organizovaná migrácia môže byť výhodou pre všetkých zúčastnených. Európa bude potrebovať flexibilnú a na potreby spoločnosti reagujúcu imigračnú politiku v oblasti pracovného trhu jednotlivých členských štátov Európskej únie. S ohľadom na zabezpečenie dôveryhodnej a trvalo udržateľnej imigračnej a azylovej politiky musíme sa však dôsledne zaoberať aj problematikou ilegálnej migrácie, ktorá vážne znepokojuje našich občanov.